herra forseti ég lagði fyrir nokkru fram þrjár tengdar fyrirspurnir til hæstvirts iðnaðarráðherra sem allar varða raforkumál skipulag raforkumarkaðarins og ekki síst flutningskerfið en reyndar einnig fleiri fyrirkomulagsatriði sem öll varða svona tilhögun

kostnað sem væri því samfara að uppfæra byggðalínuna og auka þannig afhendingaröryggi raforkukerfis í heild það er skylt að geta þess að háttvirtir þingmenn ólöf nordal var með fyrirspurn á dögunum sem kom inn á sama mál að nokkru leyti þannig er mál með vexti að menn horfa nú mjög til þess hvernig þeirra staða er gagnvart afhendingaröryggi og afhendingarmöguleikum raforkukerfisins og það getur skipt sköpum í sambandi við mögulega atvinnuuppbyggingu og hefur reyndar lengi gert að hafa fullnægjandi aðgang að nægjanlega öflugu dreifikerfi fyrir raforku það er sem sagt ekki nóg að orkan sé til í landinu og fáanleg á skaplegum kjörum sem hefur mátt deila um hvort í boði hefur verið fyrir hinn almenna markað það er þeirra forréttindahópur sem allir vita hver er stóriðjan sem fær þar vildarkjör en hinn almenni markaður sætir öðru en það er ekki alltaf nóg heldur eru þess fjölmörg dæmi að menn hafa ósköp einfaldlega ekki getað fengið afhent rafmagn vegna takmarkaðrar flutningsgetu dreifikerfisins það á einkum við um hinn lágspenntari hluta þess og byggðalínuna og legg ég út af henni og þannig veit ég fleiri en eitt dæmi um til dæmis loðnubræðslu sem ekki gátu á sínum tíma tekið upp rafskautskatla vegna þess að það var ekki hægt að flytja rafmagnið á svæðið og menn urðu í staðinn að kynda upp með olíu en ég sem sagt spyr hæstvirtur ráðherra fyrsta hversu mikla þörf telur ráðherra á að auka flutningsgetu byggðalínunnar og styrkja hringtengingu raforkunetsins annar hver er áætlaður kostnaður við uppfærslu byggðalínunnar í tvö hundruð tuttugu kv og hversu mikið mundi slík aðgerð bæta afhendingaröryggi í raforkukerfinu í heild